privind reducerea emisiilor de CO produse de vehiculele utilitare ușoare noi are un impact important atât asupra utilizatorilor de vehicule utilitare ușoare, asupra industriei auto și a industriilor conexe, cât și asupra mediului și vizează reducerea consumului de carburant și a costurilor aferente pentru deținătorii de vehicule utilitare ușoare.

Acest lucru va stimula cercetarea și inovarea în sectorul automobilelor, promovând creșterea ecologică și locurile de muncă ecologice și îmbunătățind competitivitatea industriei Uniunii Europene la nivel internațional, reducând, de asemenea, dependența Uniunii de importurile de petrol. Salutăm decizia Comisiei de a adopta o declarație pentru a răspunde solicitării Parlamentului referitoare la țintele privind emisiile de CO 2 pentru 2025. De asemenea, salutăm decalarea deciziei asupra obiectivului post 2020 din 2014 în 2015, ceea ce va permite o mai bună documentare, cu un impact corect determinat. Astfel, Comisia ar trebui, până în 2015, să reexamineze și să înainteze un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la constatările sale privind o evaluare a ratei de reducere necesare, în conformitate cu obiectivele climatice pe termen lung ale Uniunii, și a implicațiilor pentru dezvoltarea tehnologiilor rentabile de reducere a emisiilor de CO 2 pentru vehiculele utilitare ușoare. Închei, doamnă președintă, spunând că raportul ar trebui să includă, după caz, propuneri de modificare a acestui regulament. La elaborarea unor astfel de propuneri, Comisia trebuie să se asigure că acestea sunt cât mai neutre posibil din punct de vedere concurențial și că sunt echitabile din punct de vedere social și durabil.